Madame la Présidente, je ne vais pas répéter j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure ce que Michel Barnier vient à nouveau de dire, si ce n'est pour remercier toutes celles et tous ceux qui viennent d'intervenir, à la fois pour soutenir le texte qui vous est proposé, mais également pour formuler un certain nombre de remarques qui montrent, malgré tout, qu'il y a un fond dans ce texte qui nous fait progresser à l'échelon européen, dans la réglementation de tous ces fonds alternatifs. C'est la première réglementation réellement européenne en la matière, je l'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'il faut se rendre compte qu'en renforçant le rôle de l'ESMA, nous allons dans la bonne direction, mais j'ai entendu des remarques sur le marketing passif. Nous prenons un certain nombre d'orientations concrètes en la matière, même chose en ce qui concerne les private equity funds avec la logique d'une information de plus en plus forte, une transparence effectivement de plus en plus importante, en ce compris vers un certain nombre de travailleurs dans des entreprises qui peuvent parfois être la cible de l'intervention de ces fonds.

La première, c'est que, quand j'entends à la fois des gens qui estiment que nous n'allons pas assez loin et d'autres qui estiment que nous n'aurions pas dû prendre du tout de réglementation, j'ai un peu une conviction très belge que nous sommes probablement sur un bon compromis. Si le compromis est critiqué des deux côtés, c'est qu'il y a probablement une logique assez efficace à ce que nous faisons.

Nous le faisons maintenant sur les investissements financiers.

Nous allons le faire sur les conglomérats financiers.

Gauzès, je lui ai dit tout à l'heure que nous allions tenter de progresser aussi sur les agences de notation, et je lui dirais que, sur les dérivés, la Présidence belge comme la Commission sont disponibles pour tenter d'accélérer le mouvement. Renseignement pris, je constate que le rapport devrait être adopté en commission du Parlement au mois de mars de l'année prochaine.

Je renouvelle à nouveau mes remerciements. Ils sont d'autant plus sincères, Monsieur Gauzès, que nous allons encore travailler ensemble dans les prochains jours.